Voorzitter, ook ik wil de heer Hoyer en commissaris Reding, en onze rapporteur Marinescu hartelijk danken voor hun bijdrage in dit debat. Het jaarverslag 2012 lezend was ik weer onder de indruk van de omvang en ook de resultaten van de Europese Investeringsbank. Dat mag best wel eens gezegd worden. Ik denk dat weinig mensen weten dat de Europese Investeringsbank twee keer zoveel investeert als de Wereldbank bijvoorbeeld. En het is dan ook een cruciaal instrument voor de Europese Unie.

Allereerst wil ik beginnen bij het gebrek aan transparantie. Volgens Bankwatch is de Europese Investeringsbank de minst transparante grote internationale bankinstelling en dat vind ik eigenlijk de Europese Unie onwaardig. Het is ook jammer vanwege de geringe zichtbaarheid van de Europese Investeringsbank. Mijn tweede punt van kritiek betreft de keuze van sectoren.

De crisis heeft aangetoond dat Europa zich nog sterker moet maken voor een omslag naar een slimme en een duurzame economie.

Helaas komt vooral duurzaamheid er nog wat bekaaid van af, terwijl daar wél de toekomst ligt. In de toekomst zal concurrentie veel meer gebaseerd zijn op de efficiency van het grondstoffengebruik, het minder uitstoten van schadelijke stoffen enzovoort.